forseti tilkynnir að með bréfi dagsettu tólfta maí hefur forseti óskað eftir því við umhverfisnefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um sorpbrennslur með undanþágu frá tilskipun e s b þetta er í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar sem forsætisnefnd samþykkt tólfta febrúar tvö þúsund